Wir sollten und müssen uns die Zeit nehmen, auf der einen Seite auf die Patientinnen und Patienten einzugehen, wenn wir ihnen Medikamente verschreiben, damit sie wirklich wissen, was sie nehmen, dass sie über mögliche unerwünschte Arzneimittelwirkungen informiert werden, und auf der anderen Seite auch die Ehrlichkeit der Patientinnen und Patienten ihrem Arzt, ihrer Ärztin oder ihrer Medikamente abgebenden Stelle gegenüber einzufordern. Denn nur dann kann in Wirklichkeit funktionieren, was wir hier fordern, nämlich dass Medikamente so sicher wie nur irgend möglich sind. Ich begrüße das vorliegende Papier sehr, denn es ist ein weiterer Schritt dahin, dass Nebenwirkungen in ganz Europa so erfasst werden, dass sowohl das medizinische Personal als auch die pharmazeutische Industrie so schnell wie möglich auf diese Wirkungen eingehen und reagieren kann. Wir haben in den einzelnen Mitgliedstaaten schon sehr gute Systeme dafür, und der nächste Schritt ist, diese guten Systeme zu vereinheitlichen und zusammenzufassen. Auch in diesem Fall gilt ein altes Sprichwort Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Ich würde mich freuen, wenn die vorliegende Richtlinie im Plenum mit absoluter, großer Mehrheit angenommen wird.